Het antwoord ligt in een vergroening van de economie en een verduurzaming in de bedrijven, de huishoudens en bij de overheid.

Als je dat niet doet ben je op termijn ook duurder uit. Mijn amendement over de inzet van regio's en steden is gelukkig overgenomen. Volgende week zullen in de gebouwen van het Parlement 150 steden met de Commissie een burgemeestersconvenant tekenen. Zij pakken de conclusies van dit verslag op, dichtbij burgers en dichtbij de bedrijven.

Steun dus van mijn kant.